Frau Präsidentin, Herr Kommissar! Die völlig unterschiedliche Praxis bei den Airlines in Bezug auf Handgepäck ist eine Wettbewerbsverzerrung ersten Ranges, vor allem wenn man die Airlines einfach gewähren lässt, wie es in Ihrer Antwort angedeutet wurde. Das gilt vor allem im Bereich der

Boarding wird zum Hindernislauf von der Kontrolle der bis hin zur Kontrolle des Handgepäcks. Airlines können eben nicht tun, was sie wollen. Es gibt Passagierrechte, die aber endlich auch einmal durchgesetzt werden müssen.

Ein besonders schwieriges Problem sind die schon angesprochenen Musikinstrumente

Die Antwort von Ihnen als Kommission ist mehr als unbefriedigend. Der Passagier kann ja bei vielen Verbindungen gar nicht mehr wählen, welche Fluglinie er nehmen will, denn die Marktaufteilung der Airlines betrifft vor allem regionale Strecken. Nur zwischen Hauptstädten hat der Passagier heute noch die Wahl zwischen verschiedenen Verbindungen und Airlines. Das kann man ja nicht so lassen. Im Flugverkehr ist der freie Markt mit der Wahlmöglichkeit für Passagiere praktisch verschwunden, wenn man sich das außerhalb der großen Hauptstadtlinien anschaut. Herr Kommissar, wenn es um Wettbewerb geht, sind Sie sonst sehr pingelig. Gehen Sie auch hier endlich konsequent gegen Airlines vor, die sich überhaupt nicht um die Konsumenten, um die Passagiere scheren!